Volevo chiedere alla collega Kyenge in merito a quello che ha detto, se ritiene davvero che questa soluzione sia quella che serve per l'Europa. Cioè, se prima che si arrivi a un'attività, diciamo così competitiva, questa è la soluzione migliore? E poi le volevo anche chiedere se magari la soluzione migliore non è quella che ha proposto Donald Trump negli Stati Uniti di non far più entrare i musulmani, in questo caso nell'Unione europea.